Des milliers de morts, des centaines de personnes disparues, torturées, des centaines de femmes victimes de violences sexuelles et, en conséquence, des milliers de réfugiés. Oui, il y a un risque de génocide. En septembre dernier, la mission d'enquête de l'ONU parlait de possibles crimes contre l'humanité et, en réaction, le Burundi a décidé de quitter la CPI. Son mandat demeurera cependant valide encore pendant un an. Oui, il faut tout faire pour rétablir le dialogue politique et les États africains ont une lourde responsabilité dans ce domaine.

J'ai des doutes et je crains le pire pour le peuple rwandais et tous ceux qui osent encore braver le pouvoir.